Predsednica, iskrena hvala. Ja, jaz se strinjam s predhodnico, da so debate okoli tega vedno potrebne. Vendar vedno, ko se pogovarjamo o področju, ki ga, gospa ministrica, pokrivate, lahko pridemo na zelo spolzek teren. Tu je, v stališču gospa Iva Dimic že načela eno tako temo, in sicer so to koroški dečki. Nehajmo s tem. Koroški, koroške dečke se je v prejšnjem mandatu izrabljalo za politično obračunavanje. In tu naj povem, kot je bilo že prej tudi omenjeno, da je sodišče dalo prav prav je dalo v bistvu ministrstvo ministrstvu. In sedaj nekaj let za tem se kaže, da je tako ministrstvo kot tudi vse službe so imele prav. In nehajmo obračunavati, na otrocih, nehajmo obračunavati na tukaj v državnem zboru zdaj, Prej je bilo rečeno, da je reorganizacija bila potrebna. To je tudi v stališču povedal, gospod Pojbič, oziroma da smo vsi vedeli, da je reorganizacija potrebna, vendar se tega nihče, ni lotil. Tudi dve vladi ste vodili, pa se reorganizacije nihče ni upal lotiti, kar smo vsi vedeli, kako zahtevno področje je to. Anja Kopač Mrak se je tega lotila. In bilo je tudi rečeno, da je bila to piar akcija. To ni bila nobena piar akcija. Projekt je trajal dve leti. Dve leti je trajal projekt in se je v bistvu dve leti usklajeval s številnimi deležniki na vseh ravneh, od politike, stroke, vlade, ministrstva, državnega zbora, in so bili organizirani tudi tedenski sestanki na na to temo. Ustanovljena je bila strokovna posvetovalna skupina. Sodelovalo se je s Socialno zbornico Slovenije, Fakulteto za socialno socialno delo, z Društvom socialnih delavk in delavcev, organizirani so bili posveti po celi Sloveniji. Tako da to ni bila nobena piar akcija, ampak je bila akcija, ki je bila nujna. Vsi vemo, da reorganizacija je bila in je je potrebna. Bili so očitki tudi glede nedelujočega informacijskega sistema v prvem tednu reorganizacije, kar v bistvu je bilo res, vendar je tudi, se potrebno zavedati, da ta sistem vključuje šestintrideset baz. In če samo ena baza, če prav razumem, ne deluje, potem odločbe ni mogoče sprintati. To prav razumem. tako da. Kadarkoli bi bil izbran ta, ta datum, bi naleteli na te težave. Zakaj so zamujale, zakaj so zamujale štipendije? Zasutost z vlogami na CSD-jih je v tem obdobju vedno prisotna, vsa leta, kar verjetno lahko ministrica potrdi. Tako je bilo v preteklih letih in tudi v bistvu lansko je bilo, lansko leto je bilo enako. Zakaj? Zato, ker so se odpravili varčevalni ukrepi pri družinskih prejemkih in so morali vloge oddati tudi tisti, ki jim je bila štipendija u preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa in tudi vsi tisti, ki jim je štipendija mirovala. Zato so so prihajali, ti, ti zaostanki. zdaj bom citiral predsednika Sindikata centrov za socialno delo, ki je dne dvajsetega dvanajstega dva osemnajst za STA dejal: "V sindikatu ne soglašamo z Ministrstvom za delo, da bi bila prav reorganizacija glavni razlog zamud na področju zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do zamud prihaja stalno, že vse od leta dva tisoč dvanajst. Glavni razlog zanje pa je kadrovska nedohranjenost." In, ker se vsi, tudi ministrica, se je tega, zavedala je v letih dva tisoč sedemnajst- dva osemnajst, povečala zaposlitve za sto štirideset, in prav tako pa je ministrica podpisala tudi srednjeročni načrt zaposlitev za naslednjih pet let. Zdaj vsi vsi imate pripombe na delo bivših ministrov, zdajšnjih ministrov. Ko pride pa do do situacije, da ali Mesec ali Kordeš lahko prevzameta, Ministrstvo za delo, socialne družine, pa rečete ne. Tako da jaz upam, da se boste v prihodnje opogumili in to ministrstvo tudi prevzeli. Hvala.